frú forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti frá meiri hluta háttvirtur viðskiptanefndar sem er að finna á þingskjali fimmtíu og fimm

var tekið á dagskrá hér með afbrigðum á þriðjudaginn var háttvirtur viðskiptanefnd hefur fjallað um það þegar á þremur fundum sínum en það verður að segjast eins og er að mikill hraði sem var á þessu máli var gagnrýndur af nefndarmönnum í háttvirtri viðskiptanefnd sem og þeim umsagnaraðilum sem beðnir voru um umsagnir um frumvarpið sú breyting sem kveður á um í frumvarpinu lýtur að því að skilanefndum fjármálafyrirtækjanna gömlu bankanna og þeirra annarra fjármálastofnana sem eru í greiðslustöðvun verði þrátt fyrir að slitaferlið sé hafið með nýjum lögum númer fjörutíu og fjögur tvö þúsund og níu verði heimilað að greiða skuldir fjármálafyrirtækis eða efna aðrar skuldbindingar þess telji skilanefndin víst að nægilegt fé sé til þess að greiða að fullu kröfur sem geti notið sömu eða hærri stöðu í skuldaröð

hefja slíkar greiðslur þótt um forgangskröfur sé að ræða fyrr en í fyrsta lagi að loknum fyrsta fundi með kröfuhöfum þegar kröfulýsingarfrestur er liðinn málið snýr annars vegar að launagreiðslum en bagalegt þykir að ekki sé fyrir hendi lagaheimild fyrir því að greiða laun starfsmanna í uppsagnarfresti á það einkum við um fyrirtækin

annars vegar og sparisjóðabankann hins vegar hins vegar er um að ræða greiðslur til innlánseigenda kaupþings í þýskalandi kaupþing edge upp á þrjú hundruð milljónir evra sem samið hefur verið um ljóst er að ef þær innstæður verða ekki greiddar út fyrr en að loknum fyrsta kröfuhafafundi eftir lok kröfulýsingarfrests sem mundu vera í nóvember næstkomandi að þá gætu þessar skuldir fallið á tryggingarsjóð innstæðueigenda og fjárfesta háttvirtur nefndarmenn í viðskiptanefnd voru sammála um að það væri eðlilegt að skoða þessar sérstöku aðstæður með jákvæðum hætti en telja nauðsynlegt að takmarka gildissviðið við þetta tvennt annars vegar við skuldir vegna launa í uppsagnarfresti og hins vegar vegna innlána sem veittur var forgangsréttur með sjöttu grein neyðarlaganna númer hundrað tuttugu og fimm tvö þúsund og átta

eða gott að breyta aftur lögum sem eru rétt rúmlega mánaðargömul en þetta er þriðja breytingin sem gerð er á neyðarlögunum sem sett voru við mjög svo óvenjulegar aðstæður hér í byrjun októbermánaðar síðastliðinn síðan var þeim breytt aftur í nóvember aftur í apríl og svo er hér gerð tillaga í fjórða sinnið meiri hlutinn leggur til

og leggur til að efnisgrein frumvarpsins orðist svo sem rakið er í nefndarálitinu og að við bætist ný grein sem snertir það að lögin öðlist þegar gildi það bárust einar sex umsagnir og við fengum nokkuð marga gesti á fundi nefndarinnar en eftir að nefndin lauk störfum í dag þá bárust tvær umsagnir til viðbótar og reyndar sú þriðja í kvöld með því að háttvirtur nefndarmenn allir í viðskiptanefnd eru sammála um að það sé nauðsynlegt að þetta mál gangi aftur til nefndar að þá leyfi ég mér að leggja til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem nefndin leggur til en málið gangi aftur til nefndar og verður ef það er samþykkt þá mun